Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Kenya non è soltanto un posto meraviglioso, dove passare le vacanze tra safari e resort da sogno, è soprattutto un paese che lotta coraggiosamente da anni, con tutte le sue forze, per rimarginare le ferite della guerra interetnica in nome di un sogno democratico, un sogno che è sembrato diventare realtà quando la Corte suprema ha deciso di annullare le elezioni presidenziali per le pesanti irregolarità ravvisate.

L'elezione di Kenyatta, il boicottaggio delle opposizioni, le imperdonabili violenze della polizia, l'uso indiscriminato della forza, persino contro semplici passanti, durante le manifestazioni e le centinaia di donne brutalmente stuprate il sogno del Kenya oggi sta tornando a essere l'incubo della sua gente.

Senza pressioni politiche, economiche e commerciali incisive su Nairobi il terreno faticosamente coltivato dai kenyoti inaridirà e il seme della democrazia sarà soffocato dal peso dell'impunità. Davanti alla sordità dei governi abbiamo il dovere di difendere il coraggio dei cittadini.